Los Estados miembros implicados han demostrado lentitud, ineficacia, inoperancia y, a estas alturas, todavía, después de veintitrés muertos, no sabemos de dónde viene el problema. La Comisión Europea ha de reflexionar seriamente sobre los problemas que causa por sus acciones irresponsables o por inacción en momentos de crisis como el actual, ocasionando casos de ruina económica, de destrucción de puestos de trabajo que antes eran estables, de desempleo, de indefensión y, por supuesto, una crisis sanitaria con elevadísimos riesgos para la salud de la población, porque mientras ustedes, desde la Comisión, se hacían eco de irresponsables declaraciones de autoridades regionales alemanas —muy desinformadas y bastantes irresponsables—, con nombres y apellidos de explotaciones españolas, la población seguía expuesta, sin saberlo, a la bacteria creyendo estar evitándola, los ciudadanos estaban más expuestos que nunca a comer algo que podía hacerles daño.

Para ello, es necesario buscar una percha legal que permita hacerlo, una percha legal que ya se ha encontrado en otras ocasiones, como en los episodios de las vacas locas o las dioxinas, y que debería encontrarse ahora. Por tanto, señores Comisarios, señores Ministros, hoy en Luxemburgo tienen que estar a la altura de su responsabilidad. Las autoridades alemanas, además, dadas las irresponsables acusaciones vertidas, deberían apoyar esta solución económica, sin duda, y desde el principio, y sufragar también, con fondos propios, suyos, campañas de comunicación para restablecer la confianza de los consumidores en las producciones hortofrutícolas, ahora perdida.